Všeč mi je film Me before you, Ob tebi, zato, ker je zelo lepa zgodba pa ker je n lepi lokaciji posneta. Všeč mi je pri zgodbi, ki govori o brezpogojni ljubezni in o tem, kako noben partner drugemu ne vsiljuje svojega mnenja. pa všeč mi je tudi, ke govori o tem, kako nekdo postane hrom, ker mi je to blizu, glede na moj poklic in s tem, kar se ukvarjam, ker sem specialna pedagoginja. Film govori Lou in o Willu. Lou je ženska, ki izgubi službo in fanta, zato se odloči, da bo poiskala drugo službo in začne delati na dvorcu, ke je v lasti Willa. On je bil pa bankir pa je bil včasih zelo uspešen, pol je pa doživel prometno nesrečo in je postal hrom. To je zelo vplivalo tudi na na njegovo duševno zdravje in je ratal zelo depresiven in zamorjen. Potem mu je pa Lou nekako vlila nazaj voljo do življenja, sta se zljubila in sta skupaj počela zelo različne stvari. Še vseeno se pa film konča zelo žalostno, ker se Will še vseeno odloči, da bo, naredil evtanazijo in Lou to zelo lepo sprejme in je takrat zraven prisotna. najbolj mi je všeč Piran, zato ker je tam zelo prijetno in sproščeno. Tam se zelo, res zelo dobro počutim. Je majhno obmorsko mesto, ke ima zelo majhne, prijetne ulice. zelo velikokrat sem bila že tam in velikokrat se vračam, tako da imam tam tudi polno enih spominov. Glavna znamenitost v Piranu je Tartinijev trg, s kipom Tartinija. Potem, tam je ena znana stara picerija, pa cerkev z obzidjem, tržnica, majhne ulice, galerije pa akvarij. Jaz začnem pot iz Vogelj in potem grem na avtocesto do Ljubljane. Tam grem na zahodno obvoznico, za smer Primorska, za Koper. ko pridem do Kopra, zavijem dol in grem do Portoroža. skoraj do Portoroža, potem je pa tam odcep do Pirana. potem pa tam parkiram v Fornače v parkirni hiši. Všeč mi je poklic veterinar, zato ker se ukvarja z živalmi pa tudi z ljudmi. ima zelo razgibano delo, tudi sama sem se včasih zelo želela postati veterinarka, ker se mi zdi, da na tak način res lahko pomagaš živalim in jih imam zelo rada. Veterinar je zelo razgiban poklic. Lahko dela veterinar na terenu pa je živinozdravnik, potem doma čaka na klice, da ga kdo pokliče, in gre na različne kmetije. zdravi lahko konje, krave, pujse in ostale domače živali. Lahko pa dela tudi v kliniki za male živali. tam pa lastniki pripeljejo predvsem, pse, mačke, včasih tudi kakšne, plazilce ali pa bolj eksotične živali. in potem, opravijo cepljenje, sistematske preglede, pri psih tudi večkrat popravljajo kakšne, zobe. Pa zelo take rutinske posege tudi delajo, kot je sterilizacija pa kastracija. všeč mi je lečin golaž, zato ker imam zelo rada testenine in je to ena malo drugačna omaka. Pa sem veganka, tako da mi je, dobro tudi zato, ker me za dalj časa nahrani in dobim veliko beljakovin, ki jih z drugo prehrano ne dobim. Lečin golaž pripravim tako, da najprej prepražim čebulo, česen pa ingver, nato dodam lečo pa zalijem s pol deci belega vina. počakam, da vino izpari pa zalijem z vodo. potem pa približno pol ure se to kuha, potem pa začinim z muškatnim oreščkom, kumino, poprom pa soljo, na koncu pa dodam še peteršilj. všeč mi je knjiga Kdo ustvarja mojo realnost, zato ker so noter različne tehnike za sproščanje, in se mi zdi, da ko prebereš tako knjigo tudi malo osebno zrasteš, pa ne maram brati kakšnih, znanstvenih knjig ali pa, izmišljenih knjig, tako da so mi taka zvrst knjig najbolj všeč. Knjiga govori o tem, kako lahko sam vplivaš na svoja čustva pa na svoje misli, in pol se na podlagi tega tudi spremenijo odnosi z drugimi, in nisi več v vzorcih vedenja, v katerih si včasih bil čisto podzavedno. opisane so različne tehnike za, samohipnozo in za sproščanje, pa različne dihalne tehnike, ke jih lahko potem tudi tekom knjige že probaš izvajati. pa noter so tudi nasveti, na katere tečaje se, katerih tečajev se lahko udeležiš, da potem še bolj, znaš izvajati vse te tehnike in da se ti življenje spremeni na boljše. Najbolj mi je v spominu ostal žled, ker je bilo to nekj let nazaj in je bilo tule na Gorenjskem, ke jaz živim. so se pa takrat podirala drevesa, tako da tudi nisem mogla iti do Šenčurja po tisti poti, kot običajno hodim. zato mi je zelo ostalo v spominu, pa tudi nisem mogla hoditi v gozd na sprehode. pa še vedno, ke grem v gozd, vidim zelo veliko podrtih dreves, ki so posledica žleda. Najbolj uporabno orodje se mi zdi nož, zato ker ga lahko uporabljaš v zelo različnih okoljih. Lahko ga uporabljaš v kuhinji kot kuhinjski nož, za kaj narezati ali pa za kaj namazati. Lahko pa tudi, sama ga velikokrat uporabljam v gozdu, ker sem skavtinja in z njim znam izrezati različne stvari. z njim sem si že naredila palice za hrenovke pa tvist pa tudi, kakšne posodice sem si že z njim, izdolbla. Znam ga tudi zelo dobro nabrusiti, pa enkrat sem ga tudi že sama izdelala, zato mi je zelo zanimiv. Najbolj mi je všeč poletje, zato ker je to edini čas, ke me ne zebe pa so zelo dolgi dnevi, tako da se lahko veliko ukvarjam z različnimi športi, za kar mi pozimi zmanjka časa, ker sem kar dolgo časa v službi. Všeč mi je tudi to, ker sem celo poletje doma, ker sem zaposlena v šolstvu, tako da si ga res lahko, čisto po svoje zamislim in delam, kar želim. Pa zelo je sproščeno in, tudi lahko delam stvari, ke jih med letom ne morem, berem knjige, se ukvarjam s športom, grem na izlete, veliko potujem pa sem s prijatelji. Poleti mi ni všeč, ker je tako vroče, da ne morem iti na sprehod s psom, tako da se moram zgodaj zbuditi in iti zjutraj ali pa zelo zvečer, ke se ohladi. pa motijo me tudi komarji, ker me zelo popikajo, in ostali žužki, čebele, ose in ostali mrčes. Najbolj všeč mi je tako s psom. po angleško se temu reče canicross. in zdaj so tudi že tekmovanja v tem športu. gre se pa zato, da tečeš s psom. Všeč mi je, ker združim prijetno s koristnim, moja psička se zelo, zmatra, pa tudi jaz se medtem zelo sprostim. medtem se tudi zelo poveževa in potem tudi doma boljše sodelujeva. Slabe plati tega hobija so, da, je zelo vezan na vreme, se pravi, če je sneg ali pa dež, je zelo neprijetno iti teč. težava je tudi ta, da če se kdo poškoduje, jaz ali pa moj pes, da potem tega ne moreva delati. trpijo tudi zelo kolena, ker, pes zelo vleče in potem moraš, zelo zavirati s koleni. pa včasih pes tudi ne uboga in potem to ni glih sproščujoče, ampak je zelo naporno, in se ne sprostim in moram iti potem še enkrat sama teč. Zelo se težko odločim, katera žival mi je najbolj všeč, saj imam doma dva mačka pa psa. Pa zelo sem si želela imeti tudi kačo. Ampak zaenkrat se bom odločila kar za psa, zato ker sem z njim še vseeno najbolj povezana in se mi zdi, da tudi je najbolj hvaležen, in vrača vas trud, katerega v njega vložim. pa všeč mi je tudi, ke so malo samosvoji in te tudi veliko stvari naučijo, ker lahko pol preneseš tudi v ostalo življenje. Čisto je odvisno, katero pasmo imaš. če imaš kakšno pasmo z dolgo dlako, moraš več časa, posvetiti negi dlake, potem če je kakšna bolj zahtevna pasma, je več več časa potrebno posvetiti vzgoji. če gre za kakšno manjšo, pasmo psa, pol ni toliko velik dela, gre predvsem za ljubkovanje. je pa še vseeno vse te živali treba peljati k veterinarju na kakšne sistematske preglede, pa potem na cepljenje. Pa če se odločiš za kastracijo ali pa sterilizacijo. pomembna je tudi prehrana. Odvisno, koliko zahtevna je žival, potem tudi prilagajaš hrano, če je na kaj alergična ali pa če je bolj aktivna in daš takrat več za jesti. potem še kakšni prehrambeni dodatki za sklepe ali pa za kosti. Ja, ljudje zelo na različne načine ogrevajo svoje hiše. ne spoznam se glih najboljše, vem pa, da imamo mi kurjavo na peč, na drva. Lahko imaš peč tudi na pelete. pa doma imamo tudi IR-panele. pa peč na olje. Lahko pa ogrevaš tudi na elektriko ali pa na toplotno črpalko. toplotne črpalke so različnih vrst. Lahko je toplotna črpalka na zrak-zrak, zrak-voda ali pa zrak-zemlja. pa tudi talno ogrevanje je pa ogrevanje na sončne celice, ke jih imaš na strehi. Živjo, vabim te na moj rojstni dan, ki bo dvanajstega tretjega dva tisoč enaindvajset ob sedemnajsti uri pri meni doma. S seboj prosim prinesi copate in veliko dobre volje. Sporoči, če se boš zabave udeležil. Lep pozdrav. Draga Petra, danes je tvoj dan in upam, da se vse odvija po tvojih pričakovanjih in da čim lepše praznuješ. Želim ti res, da se ti uresniči vse, kar si želiš, da boš našla enega dobrega fanta, da boš srečna v ljubezni, da boš našla stanovanje in da boš zaključila z magistrsko. Vse najboljše.